or on se préoccupe, dans ce texte, du suivi des éventuels effets secondaires des médicaments à usage humain. En fait, il faut savoir que ces personnes qui participent aux essais cliniques sont maintenues dans l'ignorance de la substance ingérée ou injectée, et que les effets sont susceptibles de ne se déclencher que dix, vingt ou trente ans plus tard.